Ich habe in fünfzehn Jahren Parlamentsarbeit noch nicht erlebt, dass ein gesamtes Parlament die Fraktionen einen Bericht in dieser Weise an die Kommission zurückgibt. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass ein Kommissar uns sagt Hier waren wohl die Informationen nicht ausreichend. Ich würde sagen, es gab keinen Dialog, sonst hätten solche Unsicherheiten gar nicht entstehen können. Ich kann diese Zurückweisung nur unterstützen mit Kollegin Köstinger waren wir beide die ersten, die das vorgeschlagen haben um Ruhe in die Debatte zu bringen und um die Debatte zu versachlichen, und auch, um die Informationen von Ihnen bekommen zu können, die wir brauchen. Sie sagen weniger Bürokratie. Sie müssten uns erklären, wo und wie. Wir brauchen ganz dringend Regulierung im großen Saatgutbereich. Das ist überhaupt keine Frage. Das hat hier auch gar keiner in Frage gestellt. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen Rechtssicherheit und Sicherheit. Auch die Unternehmen brauchen das und die Landwirte, die das Saatgut benützen, brauchen das. Aber wir brauchen viele Dinge nicht, von denen wir glauben, dass sie in den Vorschlägen drinnen sind. Und wenn sie jetzt nicht drin sind, kann es sein, dass sie über delegierte Rechtsakte reinkommen, wo wir dann keine Möglichkeit mehr haben, uns einzubringen. Das ist die Sorge insbesondere der Kleineren, der Mittelständischen und übrigens durchaus auch derer, die kommerziell Saatgut produzieren. Die sagen Wir sind an der Grenze dessen, was wir bürokratisch leisten können.